Wir teilen die Bedenken der SD Fraktion, dass von nationalistischen und ausländerfeindlichen Kräften Gefahren für die demokratische und europäische Orientierung des Landes ausgehen. Diese gehen aber auch vom anderen Extrem aus, sowohl für die Orientierung nach Westen als auch was die Stärkung der demokratischen Strukturen betrifft. Einige dürfen sich ja noch an die Jahrzehnte der kommunistischen Herrschaft erinnern.

Ich hoffe, dass jetzt nicht allzu viele für die Kommunisten in der Ukraine in die Bresche springen.